Ik ben al 30 jaar bezig met de erkenning van verwerkte dierlijke mest en mineralenconcentraat als groene kunstmestvervanger. Er staat in de uitgehandelde wetstekst niets, ondanks duidelijke eisen van het Parlement.

Is er volgens commissaris Timmermans een harde garantie dat er een gedelegeerde handeling voor de erkenning van mineralenconcentraat als groene kunstmestvervanger komt?

Ik doe dan ook een oproep aan minister Schouten in Nederland, en aan Vlaanderen en Duitsland in de Raad maak werk van de gedelegeerde handelingen om groene kunstmestvervangers uit te zonderen van de nitraatrichtlijn. En ik houd daarbij de komende jaren de vingers aan de pols en ik hoop met anderen hieraan te mogen werken.